2016. Même dans l'Europe actuelle, tout ce qui témoigne de notre identité chrétienne, de notre histoire chrétienne, de notre culture chrétienne peut non seulement être ignoré, mais même être supprimé. Notre Europe est au service d'un nouvel ordre mondial qui a pris la place des droits de Dieu et donc des religions au nom de la liberté des droits de l'homme, revue par l'individualisme et le relativisme triomphants. C'est une religion exclusive que la nôtre et la recherche de sanctions contre la Pologne doit être comprise comme un combat de l'Europe contre le refus de ce peuple de l'avortement, du genre et de l'euthanasie. Seule une Europe respectueuse de ses identités religieuses peut espérer et inspirer le respect de toutes les religions et éviter la persécution chrétienne.